Čestitke Poljakinjam, ki postajajo očitno blagovna znamka, kot so poljski rokometaši, podobno kot slovenski. Iskrena čestitka, spoštovana poročevalka, vam in vašim sodelavcem, ki ste pripravili zahteven dokument, v katerem se soočate z zahtevnim področjem ponarejanja na eni strani, na drugi strani pa vzpostavljanja konkurenčnosti, inovacij in hkrati tudi poenostavitve postopkov, kar je včasih zelo težko doseči, kajti na eni strani nekoga loviš, ki

Ključno v tej zakonodaji se mi zdi tudi to, da ste se s pocenitvijo in pa z boljšim dostopom za mala in srednja podjetja prisluhnili tistim, ki so ključno gonilo razvoja v Evropi, se pravi malim in srednjim podjetjem. Upam, da bo to enotno poročilo, ki vidim, da je tudi enotno sprejeto, tudi dobra blagovna znamka za Evropski parlament in za Evropo v celoti.